Vielen Dank, Herr Kollege Rübig! Wir sind ja bereits in der zweiten Lesung. In der Tat ist es richtig, dass es dann nicht nur das einheitliche 112 Notrufsystem geben wird, sondern auch private Systeme weiter bestehen dürfen.